elle a déjà mis en place de nombreuses mesures pour simplifier la vie des agriculteurs. En mars 2009, la Commission a présenté la communication Une PAC simplifiée pour l'Europe Un gain pour tous. Cette communication met en évidence les activités qui ont été menées depuis quelques années et donne des indications sur la réduction ainsi obtenue au niveau des charges administratives. Je ne veux pas répéter chaque élément qui se trouve dans cette communication, mais je souhaite vous présenter quelques exemples. Tout d'abord, l'adoption, en 2007, du règlement du Conseil qui porte sur l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole

En raison de son caractère technique, cette organisation commune des marchés unique n'avait pas pour finalité de modifier la politique de base mais d'harmoniser les dispositions, rendant ainsi les règles de la PAC plus simples à gérer et plus légères, plus accessibles et moins pénibles à appliquer. La simplification a été aussi l'une des raisons principales qui ont motivé les propositions du bilan de santé de la Commission.

2003. En outre, pour illustrer le progrès accompli dans le secteur agricole, je voudrais aussi faire référence au programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne. Dans le contexte de ce programme, plusieurs évaluations ont été effectuées.

En ce qui concerne le deuxième pilier, la Commission a lancé une étude sur les charges administratives qui découlent de la mise en œuvre des programmes de développement rural pour les bénéficiaires. Cette étude a été concentrée sur deux catégories de mesures l'agroenvironnement et la modernisation des exploitations. Les résultats de cette étude vont être utilisés dans nos réflexions sur la PAC pour l'après

La Commission, dans ce cas, ne peut qu'appliquer des règlements qui ont été adoptés par le Conseil, souvent avec l'avis du Parlement. Ce n'est pas la Commission qui ajoute des tâches administratives.

Comme George Lyon l'a dit, souvent la bureaucratie que retrouve l'agriculteur sur le terrain ne provient pas seulement de ce que la Commission fait. Vous savez que la gestion est partagée avec les États membres et nous avons souvent des applications qui diffèrent d'un État membre à l'autre, justement parce qu'on a une administration nationale.

Je vous l'ai dit, la Commission a déjà simplifié. Il faut aussi simplifier au niveau des États membres.